Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kommissionspräsident, ich unterschreibe Ihre Feststellung, dass sich die hochverschuldeten Staaten aus ihrer misslichen Lage nur befreien können, wenn Wachstum und Sparsamkeit zusammenkommen. Manches von dem, was Sie vorschlagen, wie zum Beispiel EIB finanzierte Infrastrukturvorhaben, können in der Tat die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und insofern zu Wachstum beitragen.

Solche zusätzlichen Finanzspritzen würden am Ende des Tages ein Strohfeuer erzeugen, an dessen Ende wir nichts weiter haben als noch höhere Schulden, noch höhere Arbeitslosigkeit und noch höhere Inflation. Wir haben das in Deutschland in den 70er Jahren erlebt, als Helmut Schmidt genau das versucht hat. Wir haben nämlich kein zyklisches Problem, wir haben eine Strukturschwäche. Die zu überwinden erfordert beherzte strukturelle Reformen. Leider sehe ich zu wenig davon in den betroffenen Ländern. Wir müssen den Binnenmarkt vollenden, einschließlich des Dienstleistungssektors, wir müssen abgeschottete Märkte öffnen, wir müssen den Arbeitsmarkt flexibilisieren, und wir müssen die Bürokratie abbauen.